Dzisiaj Aleksandr Łukaszenka jest w fazie dalekiej od Unii Europejskiej, wprowadził bowiem idiotyczny podatek od bezrobocia i przeciwko temu podatkowi protestują Białorusini. Na Białorusi rodzi się społeczeństwo obywatelskie i my musimy je chronić, dlatego że lepiej, jeżeli na Białorusi jest Unia Europejska, jest zachód Europy niż Azja, niż Rosja, dlatego że lepiej dla nas jest mieć przyjazną Białoruś. Dlatego chrońmy tych demonstrantów, których teraz Łukaszenka wsadza do więzienia. Stąd projekt tej rezolucji. Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do jej poparcia.